Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto favorevole alla relazione sui diritti delle donne nei paesi balcanici in via di adesione poiché in questi paesi, per quanto concerne la parità di genere, sono state adottate molte delle leggi richieste per l'accesso in Europa, ma tali leggi non sono sempre state attuate in modo efficace all'interno del tessuto politico, civile e sociale. Promuovere l'uguaglianza di genere è parte fondamentale del processo di allargamento dell'Unione europea ed a questi governi si richiedono misure concrete intese ad offrire responsabilità sia nel settore privato sia in politica e per rafforzare soprattutto la posizione delle donne all'interno della società. Altra preoccupante questione da affrontare nei paesi balcanici in via di adesione all'Unione europea è il fatto di bloccare il traffico di esseri umani all'interno dell'Unione stessa, che viene alimentato per il 30 proprio da cittadini provenienti dai paesi balcanici e che spesso sfocia